L'état de droit et la liberté sont des valeurs et même des obligations européennes un certain nombre d'entre vous l'ont rappelé, la commissaire aussi.

Il faut d'ailleurs se réjouir de l'élaboration d'un code électoral bulgare permettant de fixer des règles claires et empêchant ainsi des changements stratégiques et peu démocratiques quelques semaines avant les élections. Les organisations internationales le reconnaissent toutes.

Rappelons aussi que ce pays détient le second score le plus élevé dans le classement du rapport Liberté dans le monde 2013 de Freedom House pour les libertés civiles et les droits politiques.

Certes, c'est un événement dramatique pour la personne qui le vit, tout le monde le reconnaît, et on le condamne.

Par exemple, le président de la République française que vous avez écouté hier a subi la même chose.

Il n'est pas acceptable que ce Parlement soit instrumentalisé pour un débat de politique nationale. C'est une affaire interne.